Vous l'avez rappelé, Madame la Commissaire, l'Union européenne a bien joué son rôle de coordination et d'accompagnement des pays membres recommandations pour les personnels de santé, organisation du rapatriement des ressortissants européens en Chine, financement de la recherche à hauteur de 10 millions d'euros pour

Nous avons entendu ces derniers jours des propos très critiques sur le gouvernement chinois. Le moment n'est pas à donner des leçons, ni à instrumentaliser une crise de santé publique pour en faire un sujet politique. Le moment est celui de la solidarité vis à vis des populations chinoises et de leurs médecins qui se battent à leurs côtés. Le moment est aussi celui de la main tendue vers les pays, et je pense à l'Afrique, où le système sanitaire est fragile et ne permettra pas de contenir une épidémie.